Voorzitter, vanuit dit Parlement wil nog wel eens veel kritiek op Commissie en Raad naar beneden dalen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer onder de indruk ben zowel van de verklaringen van de Raad als van de Commissie. Om met de Commissie te beginnen. Dit is de Commissie die ik heel graag zie, krachtig, ambitieus en leidinggevend. U heeft zelfs het woord moratorium in de mond genomen. Dat klinkt ons als muziek in de oren, maar het was van uw kant natuurlijk een oproep aan de lidstaten om even te wachten met nieuwe goedkeuringen. Mijn vraag aan de Raad is of daar misschien nu al een reactie op gegeven kan worden. Een belangrijke les natuurlijk van de olieramp in Mexico is dat we moeten stoppen met eindeloos blijven zoeken op de meest onmogelijke plaatsen naar fossiele brandstoffen. Dat is wat mij betreft de belangrijkste les. Een snellere doorbraak naar duurzame energie, dat is wat we nodig hebben. Daarom vraag ik de commissarissen in lijn met de kracht en de ambitie die ik net gehoord heb, om dat ook door te trekken als het gaat om bijvoorbeeld subsidies voor kolen binnen ons eigen Europa. Daar bent u de komende twee weken nog intern druk mee bezig.